J'ai l'habitude de respecter l'ensemble de mes collègues et de ne pas faire d'attaque personnelle.

Je voudrais juste dire que certains, que je peux comprendre et qui viennent notamment des pays de l'Est, ont tendance à s'en tenir à un anti communisme primaire au mépris de l'histoire des communistes en Europe occidentale, qui ont souvent payé de leur vie la lutte contre les dictatures.

De plus en plus d'opposants politiques, de syndicalistes, de défenseurs des droits de l'homme et de journalistes sont conduits en prison. Je voudrais particulièrement attirer votre attention sur les cas de Vadim Kuramshin, Rosa Tuletaeva et Vladimir Kozlov, dont la santé est particulièrement préoccupante. Des lois sécuritaires liberticides sont votées, des médias critiques sont fermés, la pratique de la torture s'étend dans les prisons, le système judiciaire est resté sclérosé. Un exemple suite à la répression sanglante de décembre 2011, cinq policiers ont été condamnés à des peines légères pour abus de pouvoir, mais personne n'a été condamné pour les seize morts des manifestants. Dans le même temps, dix sept manifestants ont été condamnés à de très lourdes peines de prison. Et on pourrait aussi parler du renvoi forcé des réfugiés ouzbeks.

Quelle crédibilité l'Union européenne pense t elle avoir dans ces conditions? Le gouvernement du Kazakhstan est un gouvernement autoritaire, avec lequel il ne peut pas y avoir d'accord tant que les droits de l'homme seront foulés aux pieds. Je vous en conjure, Madame la Commissaire, ne répétez pas dans le cadre du partenariat oriental les mêmes erreurs que celles qui ont été faites dans le cadre du partenariat méridional, notamment en Tunisie, où l'Union européenne a soutenu jusqu'au bout le dictateur Ben Ali. Au delà des mots, apprenez à tirer les leçons des erreurs du passé. C'est la crédibilité de l'Union européenne en matière de droits de l'homme qui est en jeu.